Gospodine predsjedniče, ovo je izvješće samo jedan u nizu pokušaja da se ozakoni porezna represija na razini čitave Unije i kazni poduzetnije države članice koje su poticajnom poreznom politikom privukle ulagače. Neki u ovome domu izgleda zaboravljaju da su članice Europske unije još uvijek samostalne države te bi kao takve trebale imati pravo pametnom poreznom politikom stvoriti kvalitetno ozračje za ulagače na svom teritoriju. Ako ih već ne nagrađujemo za takvo ponašanje, a trebali bismo, jer u Europu privlače ulaganja iz cijelog svijeta, barem ih ostavimo na miru. Izbjegavanje plaćanja poreza štetna je praksa koju treba kažnjavati, ali ne i koristiti kao izliku za rat protiv biznisa, jer to može dovesti samo do novog vala gašenja radnih mjesta i odljeva kapitala i mozgova iz Europe pa porez više neće imati tko ni plaćati.